Voorzitter, commissarissen, in de landenspecifieke aanbevelingen staat heel veel waar ik het roerend mee eens ben. Nederland eens flink op de vingers tikken vanwege een gebrek aan inzet om vrouwen, gehandicapten, migranten, ouderen aan het werk te helpen, is een excellent idee, maar de boodschap komt niet hard genoeg over, omdat het Semester geen publiek heeft. NGO's, sociale partners, zelfs nationale parlementen worden er nauwelijks bij betrokken en dus staan de kranten er niet vol van en trekken kiezers zich niet zo heel veel aan van wat de Commissie gezegd heeft, als zij gaan stemmen. Ik daag de commissarissen uit om eens een onderzoek te doen onder nationale parlementariërs en dan te vragen hoeveel van de vijf 2020 doelen zij op kunnen noemen.